Los van alle reguliere uitdagingen moeten zij immers vaak ervoor zorgen dat grote groepen migranten en vluchtelingen op een fatsoenlijke manier worden opgevangen.

De manier waarop we die hulp uiteindelijk aanbieden, zal in het kader van het AMF besproken worden.

De uitdaging voor veel lokale en regionale autoriteiten is mede zo groot, omdat er de afgelopen jaren veel mensen naar Europa gekomen zijn die eigenlijk niet in aanmerking komen voor asiel.

De energie en de middelen die op lokaal en regionaal niveau nodig zijn om voor die mensen voorzieningen te treffen, gaan uiteindelijk ten koste van de broodnodige energie en middelen die we nodig hebben om voor echte vluchtelingen bescherming te vinden.

Als we de druk op regionale autoriteiten echt willen verlagen, dan moeten we voorkomen dat duizenden mensen zonder perspectief op asiel toch de kas van criminele mensensmokkelaars spekken en hun eigen leven wagen door op een gammel bootje naar Europa proberen te komen. We moeten ervoor zorgen dat uitgeprocedeerde asielzoekers ook daadwerkelijk terugkeren naar het land van herkomst.

We moeten die achterstand wegwerken en ervoor zorgen dat de procedures kort, snel en duidelijk zijn.